Je quitte ce Parlement avec un mélange de satisfaction et d'amertume et avec un vœu pour l'avenir. Ma satisfaction, c'est de voir qu'après dix ans, grâce aux lanceurs d'alertes et aux commissions d'enquête sur l'évasion fiscale et leurs remarquables rapporteurs, les demandes des Verts pour plus de transparence et de coopération fiscale sont de plus en plus partagées dans cet hémicycle.

Mon vœu pour l'avenir, c'est que les citoyens se saisissent de leur immense pouvoir pour rendre majoritaires ceux qui défendent l'intérêt général plutôt que les multinationales, pour que la justice fiscale soit le cœur du projet européen et qu'elle devienne enfin une